Aș vrea să mă refer la sistemele de guvernare electronică, care au realizat deja, în diferite state membre, aplicații de genul plata electronică a taxelor prin mijloace electronice, de asemenea plata TVA ului prin mijloace electronice sau inițiative precum facturarea electronică. Vorbim de o nouă agendă digitală pentru următorii cinci ani, iar statele membre au nevoie de utilizarea tehnologiei informației pentru a îmbunătăți cooperarea administrativă și în domeniul fiscal. Consider că, cel puțin în ceea ce privește facturarea electronică, încă din anul 2008 s a creat un grup la nivel înalt, care în noiembrie anul trecut a finalizat un raport și recomandări către Comisia Europeană, iar domnul comisar Tajani s a angajat că în perioada următoare va veni cu inițiative pentru sprijinirea facturării electronice pentru ca aceasta să devină larg adoptată la nivelul tuturor statelor membre.